ætla að byrja á því að lýsa vonbrigðum mínum með ákveðinn hluta stjórnarsáttmálans þó að ég sé nú aðili að öðrum þeirra flokka sem þar sitja það er nefnilega þannig að sjálfstæðisflokkurinn er stór og þar eru skiptar skoðanir og þingfélagi minn háttvirtur þingmaður birgir ármannsson las upp úr landsfundarsamþykkt þar sem aðild að evrópusambandinu var hafnað en það eru skiptar skoðanir í flokknum meiri hluti og minni hluti

í minni hluta þar

sem ég átta mig ekki almennilega á og er nú kölluð frestun á aðildarferli hún sé ekki í samræmi við það þingræði sem ég tel að eigi að ríkja hér á landi ég fletti upp í stjórnskipunarfræðum í riti doktor gunnars g schrams og ætla með leyfi forseta að lesa örstutt úr því það sem sagt er um þingsályktanir þingsályktanir eru samþykktir alþingis til þeirra þarf ekki atbeina forseta þær fela fyrst og fremst í sér yfirlýsingar alþingis en geta skipt máli sem réttarheimild síðan vísar hann til þess prófessorinn og fyrrverandi háttvirtur þingmaður hann vísar hérna til nokkurra þingsályktunartillagna eins og til dæmis ályktanir um meðferð konungsvalds frá nítján hundruð fjörutíu ályktun alþingis um frestun alþingiskosninga frá nítján hundruð fjörutíu og eitt og aftur um kosningu ríkisstjóra á sama ári ég tel rétt að sú leið hefði verið farin að þingið hefði tekið þessa ákvörðun því ríkisstjórnin situr þó altjend í skjóli þingsins hún hefur ekki sjálfstætt vald hún framfylgir samþykktum alþingis og alþingi hefur tekið hér ákvörðun árið tvö þúsund og níu ef ég man rétt

þetta voru sem sagt í álitunum kemur fram mismunandi áhersla á hagsmunagæslu sem ég held að allir hafi reiknað með en það er nú þannig að eftir að hafa kynnt mér fleiri samþykktir að alþjóðastofnunum til dæmis eins og það að aðild íslands að alþjóðagjaldeyrissjóðnum og alþjóðabankanum þær voru samþykktar hér umræðulaust árið nítján hundruð fjörutíu og fjögur aðildin að efta

ekki með atkvæðum stjórnarþingmanna einna heldur fjögurra þingmanna stjórnarandstöðu einn flokkur var á móti annar flokkur sat hjá eftir að hafa rætt við einn þingmanna í þeim flokki þar sem ég var að spyrja hann um atkvæðagreiðslur sagði hann ég man ekki hvernig ég greiddi atkvæði en ég man það að ég var dreginn út í einhverja vitleysu sem ég skammast mín alltaf fyrir og það var hjáseta ég held að enginn efist um það að aðild íslands að þessum alþjóðasamtökum sem við höfum tekið þátt í það er alþjóðagjaldeyrissjóðnum og alþjóðabankanum sameinuðu þjóðunum nato efta og e e s hafi haft víðtæk áhrif hér á landi

ég er þeirrar skoðunar að þessi samningur sem var gerður hér nítján hundruð níutíu og eitt nítján hundruð níutíu og tvö og kallast samningur um evrópskt efnahagssvæði e e s sé bráðabirgðaaðgerð byggð á undirbúningi fyrir allt aðrar þjóðir það er austurríki finnland og svíþjóð en vegna hruns sovétríkjanna breyttust aðstæður í evrópu ég tel að þessi samningur sem er orðinn tuttugu ára gamall þarfnist endurskoðunar af ýmsum ástæðum það hafa verið nefnd hér ýmis fullveldisákvæði í stjónarskrárákvæði og það er nú þannig að til þess að vera sjálfstæð þjóð þarf að taka ákvarðanir sem stundum fela í sér ákveðið fullveldisafsal til þess að vera með öðrum þjóðum það er engin uppgjöf

ég segi líka að ýmsar þær atvinnugreinar sem menn hafa mestar áhyggjur af svo sem eins og sjávarútvegur og landbúnaður séu í býsna undarlegri stöðu sjávarútvegurinn er í þeirri undarlegu stöðu að hann nýtur allra réttinda innan evrópusambandsins og meira að segja íslenskir aðilar eiga aðild að flestum veiðiheimildum evrópusambandsins alla vega þýskum veiðiheimildum landbúnaður á íslandi er í erfiðri stöðu og er í svona sjálfstýrðri erfiðri stöðu þar sem enginn vill takast á við vandann eins og kom hér fram í máli háttvirts þingmanns jóhönnu maríu sigmundsdóttur fyrr í morgun ég tel að það sé einmitt full þörf á að takast á við þann vanda meðal annars í þessu aðildarferli

myntina er það nú þannig

eitt prósent íslenskra fyrirtækja hafa kosið sér aðra mynt en íslenska krónu þrjú hundruð íslensk fyrirtæki af þrjátíu þúsund hafa valið sér að aðra mynt samkvæmt lauslegri athugun minni er þetta um það bil ekki eitt prósent af veltu íslenskra fyrirtækja heldur er þetta þrjátíu prósent af veltu íslenskra fyrirtækja þá eru þetta fyrst og fremst sjávarútvegsfyrirtæki orkufyrirtæki flutningafyrirtæki fyrirtæki sem starfa á alþjóðlegum mörkuðum þar sem starfrækslumyntin er talin tekjuhlutinn ég tel að ýmislegt gerist hægt og bítandi eins og í landbúnaði hnignun landbúnaðarins og sömuleiðis að íslensk fyrirtæki velja sér aðra mynt en við alþýðan sitjum eftir með íslenska krónu sem eru notuð lausbeisluð til þess að fella gengið eftir þörfum og mér geðjast ekki að því að hér verði láglaunaland með gengisfellingum og árangri í ferðaþjónustu sé þakkað lágt gengi ég ætla að minna þingheim á orð sem þáverandi forsætisráðherra lét hafa eftir sér árið nítján hundruð sextíu og níu eða nítján hundruð sjötíu þáverandi forsætisráðherra hæstvirtur doktor bjarni benediktsson sagði efnahagslegir erfiðleikar undanfarinna ára áttu þar ríkan hlut til hvatningar það er aðildar að efta ég tel því að ríkisstjórnin hefði átt að fara þá leið að leggja fyrir alþingi þingsályktun til þess að snúa við fyrri þingsályktun ég geri mér grein fyrir því hvernig sú niðurstaða hefði orðið en því miður var farin önnur leið og ég er ekki sammála henni ég